Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Kashmir, come tante altre nel mondo, necessita di un intenso lavoro diplomatico, fondato sul diritto internazionale e sul rispetto dei diritti umani. Da un lato vi è una modifica costituzionale, approvata a larga maggioranza dalla Camera alta e dalla Camera bassa. Dall'altro, è del tutto mancata la consultazione dei cittadini del Kashmir. Ricordo le parole di Jawaharlal Nehru abbiamo dato la nostra parola d'onore per una soluzione pacifica, va rispettata.

I diritti umani sono la stella polare che guida tutte le iniziative dell'Unione. Come Unione europea e come Parlamento europeo, abbiamo il dovere morale e politico di mettere a disposizione la nostra esperienza per trovare una soluzione pacifica che promuova la democrazia e la pace. Auspico e confido che questa sarà la strada che percorreremo insieme.